Der heute veröffentlichte Vorschlag zur AVMD Richtlinie ist nach erster Durchsicht leider nur ein Reförmchen und hätte aus meiner Sicht deutlich mutiger ausfallen müssen. Zwar werden Videoangebote auf multimedialen Plattformen inzwischen in die Regulierung einbezogen, aber es bleibt bei der Unterscheidung zwischen linear und nichtlinear, und das, obwohl das Parlament inzwischen dreimal gefordert hat, diese nicht mehr zeitgemäße Abgrenzung aufzugeben.

Wir müssen endlich europäisch einen Rahmen setzen, der medienrechtlich die zeit und ortsunabhängige Verfügbarkeit audiovisueller Mediendienste nach einheitlichen Regeln gewährleistet. Grundsätzlich zu begrüßen sind Ihre Vorschläge zur direkten Beteiligung von Videoplattformen an nationalen Filmförderfonds sowie zur Flexibilisierung von Werbezeiten.

Ist man hier zu restriktiv ich glaube, dass das an manchem Stelle der Fall ist und wird globale Internetwerbung vor allen Dingen die Werbeeinnahmen privater Fernsehanbieter bedrohen, und die brauchen diese dringend, um uns auch gutes Programm präsentieren zu können. Ich werde mich dafür einsetzen, dass klarere Regelungen zur Auffindbarkeit journalistisch verantworteter Inhalte in der Richtlinie verankert werden. Den Mitgliedstaaten muss hier ausdrücklich mehr Handlungsspielraum zugestanden werden. Zudem sollte aus meiner Sicht klargestellt werden, dass Videos und Rundfunksignale nicht ohne Weiteres durch Dritte einfach verändert werden dürfen, beispielsweise durch Überblendungen von Signalen, die nicht autorisiert sind. Es darf nicht zulässig sein, dass beispielsweise eine Nachrichtensendung mit Werbung Dritter einfach überblendet wird. Hier brauchen wir klare Regelungen. Alles in allem Es ist ein erster Schritt, und ich bin ganz optimistisch, dass es uns hier im Parlament gelingen wird, einen Sprung in die Zukunft des Fernsehens tatsächlich hinzubekommen.